Tisztelt Elnök Úr, Képviselőtársak! Az utóbbi hónapokban Európa politikai és közéletének figyelmét a migrációs válság uralta, az ukrajnai helyzet háttérbe szorult.

Az európai orientációt és demokratikus reformokat hangoztató Ukrajna azonban ismét akadályokat gördít az ország területén élő nemzeti kisebbségek, azon belül a magyarság képviselete elé. Felháborodásomat és tiltakozásomat szeretném kifejezni az ukrán központi választási bizottság diszkriminatív és jogsértő döntése ellen, mely úgy alakította ki mozaikszerűen a választási körzeteket Kárpátalján, Ukrajna legnyugatibb megyéjében, ahol a lakosság 12 át magyarok alkotják, hogy megakadályozza magyar képviselők bejutását a megyei tanácsba. Ezek a döntések sértik a nemzetközi és európai kötelezettségvállalásokat, az ukrán alkotmányt és a törvényeket.